Monsieur le Président, les Verts adhèrent au message politique de ce rapport, qui exige de l'Union européenne qu'elle conditionne la signature de l'accord de coopération renforcée avec le Kazakhstan aux progrès réalisés sur le plan de la démocratie, du respect des droits humains et de la liberté de la presse. Je tiens à dénoncer le verdict de la Cour d'appel de Manguistaou, qui vient de condamner à sept ans et demi de prison l'opposant Vladimir Kozlov. Son procès, observé de près par la communauté internationale, a été qualifié de mise en scène, de procès à la soviétique.

Il lui est reproché d'avoir diffamé son pays à l'étranger il s'agit, en particulier, de ses interventions au Parlement européen. Nous ne pouvons pas accepter que des opposants et défenseurs des droits humains, invités au Parlement, soient en danger une fois de retour dans leur pays, voire emprisonnés. Il y va de la crédibilité de notre Assemblée.